Hij gaat met zijn verklaring grandioos in tegen het internationaal recht. Hij heeft angst, verdeeldheid en haat gezaaid.

Ik ben het met u eens, we hebben een sterk en eendrachtig Europa nodig. Onze rol is meer dan ooit van belang om terug te gaan naar de tweestatenoplossing, om te pleiten voor respect voor de mensenrechten, om een onderhandelde oplossing te vinden.

U zegt heel duidelijk Kijk, wij willen onze rol spelen. We willen een grotere rol spelen. Wat betekent dat concreet?

zei? Wat gaan we doen met de schendingen van de mensenrechten, de nederzettingen, het terugvorderen van de vernielde bezittingen? Ik heb het daar al vaker over gehad.